Pane předsedající, já jsem také s radostí podpořil tuto dohodu, protože v dnešní době každé euro, které investujeme do inovací, výzkumu, vývoje, tak je investice, která se nám zde v Evropě vrátí. Jsem tedy rád, že byla tato provizorní dohoda udělána, jsem rád, že se pro další finanční rámec navyšuje částka, která by měla být tímto směrem investována, a jsem také rád, že se zpřesnily toky, kterými směry by se ty peníze měly investovat. Investice do ekologie, do stavu klimatu, investice do zdravotnických technologií, vývoje v této oblasti, to jsou podle mě témata, která jsou mimořádně důležitá, a pokud Evropa chce držet krok s jinými velmocemi, které investují velké částky do inovací a výzkumu, tak nestačí jen národní peníze, ale je třeba, aby existovaly takovéto významné evropské pobídky.